Une représentante des Nations unies était en Birmanie il y a peu, et elle n'a pas noté de progrès sous le nouveau gouvernement pro démocratique qui dirige désormais la Birmanie.

Il est largement temps que les pays d'Asie du Sud Est s'unissent afin d'améliorer les conditions de vie de cette ethnie et de lui reconnaître enfin un vrai statut.